Lassan egy éve vagyok az Európai Parlament képviselője, és kezdem megszokni a megszokhatatlant, hogy minden egyes jelentésnek a vitája ugyanazon forgatókönyv szerint zajlik. A közel 800 képviselő közül itt ül a teremben 20 vagy 30 és vagyunk néhányan, akik még csak nem is kötelezettségünknél fogva vagyunk itt, hanem egyszerűen azért, mert nem pártfegyelem alapján akarunk szavazni, hanem belső meggyőződés és jólinformáltság alapján, ugyanazt tapasztaljuk. Kérdéseket teszünk föl és a kérdésünkre soha nem kapunk választ, legföljebb általánosságokat. Én nagyon kérem az emberi jogokért felelős biztos asszonyt, hogy most az egyszer tegyen kivételt, és adjon pontos választ arra a kérdésemre, hogy mi pluszt jelent, milyen előnyt jelent az európai polgárok szempontjából, hogy csatlakozik az Európai Unió ahhoz az európai emberi jogi egyezményhez, amelynek már minden egyes EU tagállam részese.